Frau Präsidentin! Die Europäische Union verabschiedet sich immer mehr vom Multilateralismus. Das sehen wir bei TTIP und den ganzen anderen bilateralen Abkommen, und eben auch bei TISA, dem plurilateralen Abkommen zum Handel von Dienstleistungen, das bereits in zwei Runden verhandelt wurde. Die ersten Verhandlungsgespräche zwischen der EU und weiteren 21 Ländern gab es schon im März, bevor auch nur ein Mandat des Rates vorlag. Die Kommission hat zudem keine Folgenabschätzung vorgelegt, wozu sie verpflichtet ist, und keine Konsultation durchgeführt, wozu sie auch verpflichtet ist. Mit dem Zeitplan der Kommission war es dem Parlament unmöglich, eine Stellungnahme im Vorfeld der Mandatsentscheidung zu beschließen.

Die Kommission will zusammen mit 21 Ländern den Handel mit Dienstleistungen liberalisieren, obwohl weltweit der Großteil der Staaten nicht mitmacht. Unverständlich ist, warum TISA überhaupt verhandelt wird. Denn die Staaten, die das tun, haben untereinander schon so viele bilaterale Abkommen oder verhandeln sie gerade, dass TISA ihnen kaum Vorteile bringt. Es geht ihnen also gar nicht in erster Linie darum, den Handel untereinander zu verbessern. Sie wollen vielmehr andere dazu bringen, beizutreten. Aber das wird nicht passieren. Wir wollen dieses Abkommen nicht! Wir finden, dass nichts außerhalb der WTO verhandelt werden sollte. Anderen Staaten dürfen solche Abkommen nicht aufgezwungen werden.